Madame la Présidente, chers collègues, nous débattons une fois de plus ici de ce sujet majeur qu'est la défense européenne, qui devrait recueillir un consensus et qui peut se résumer très simplement voulons nous enfin, oui ou non, nous, Européens, être les acteurs de notre propre sécurité dans un monde de plus en plus instable?

Il ne s'agit pas d'ignorer les réalités ni d'être utopiste nous ne parlons pas de fusion, nous parlons de coopération, nous ne parlons pas d'armée fédérale, nous parlons de mutualisation pragmatique et intelligente. Il nous faut cesser d'agiter des expressions fantasmatiques pour refuser de voir la réalité de notre déclassement stratégique. La vitesse des mutations stratégiques, technologiques et diplomatiques ne nous laisse pas le choix il faut réagir et le Conseil nous offre à cet égard une opportunité que nous ne pouvons pas rater.